Spoštovane gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na drugi redni seji šestega novembra letos kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložil državni svet. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki predlagatelja zakona, Ministrstvo za finance in Zakonodajno-pravne službe. Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne trinajstega septembra letos, ki je predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika. Služba je poleg splošnih pripomb podala pripombe k posameznim členom, in sicer k osmim členom predloga zakona. Odboru je bilo posredovano tudi naslednje gradivo. Komentar in pripombe gospoda Lukača k predlogu zakona z dne petnajstega decembra dva tisoč sedemnajst in petindvajsetega januarja dva tisoč osemnajst. Mnenje Evropske centralne banke z dne štirinajstega februarja dva tisoč osemnajst in mnenje Vlade Republike Slovenije z dne petnajstega februarja dva tisoč osemnajst. Uvodoma je predstavnik predlagatelja zakona pojasnil cilj in namen predlaganega zakona. Pojasnil je tudi posamezne rešitve predloga in predstavil oceno nevladne organizacije, ki se bori proti davčnim oazam. Za Republiko Slovenijo se ocenjuje, da je v davčnih oazah med petintrideset in petinpetdeset milijardami evrov, kar pomeni letno izgubo davka v znesku približno petsto do sedemsto milijonov evrov. Menil je, da predlog zakona predstavlja usmeritev za nadaljnje delo na tem področju. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da je služba dala pisno mnenje in ob tem izpostavila splošne pripombe, ki se nanašajo predvsem na neskladnost predloga zakona s posameznimi členi ustave ter na retroaktivnost posameznih rešitev. Opozorila je tudi na pripombe k posameznim členom. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je podrobno pojasnila razloge, zaradi katerih vlada predloga zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ob tem je omenila, da vlada podpira pisno stališče prejšnje vlade ter izpostavila predvsem problematiko pravno dopustnih plačil in definicijo davčne oaze. V nadaljevanju sem kot predsednik odbora izrazil vsebinske pomisleke glede predloga zakona ter opozoril predvsem na dejstva, ki sta jih izpostavili tako Zakonodajno-pravna služba, kakor tudi vlada in predlagal odboru, da v skladu z drugim odstavkom stoosemindvajsetega člena Poslovnika Državnega zbora razpravlja in odloča o predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor je z glasovanjem dvanajst glasov za in nih, noben glas proti sprejel naslednji sklep. Predlog Zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ob razpravi k sprejetemu sklepu o neprimernosti predloga zakona je član odbora, poslanec Luka Mesec predlagal dva sklepa, od katerih je bil en sprejet. V kratki razpravi so člani odbora sicer pozdravili namen predloga zakona, a ob tem omenili, da tako oblikovan predlog zakona z znanimi pripombami vlade in Zakonodajno-pravne službe ne morejo podpreti. Po razpravi o dveh predlaganih sklepih poslanca Luke Meseca je bil sprejet naslednji sklep: Odbor za finance predlaga Vladi Republike Slovenije naj se na ravni Evropske unije zavzema za politike, ki stremijo k omejevanju skritih finančnih tokov. Hvala lepa.